að það frumvarp sem nú er hér lagt fram

er gjörbylting gjörbreyting frá því frumvarpi sem lagt

sem þetta frumvarp er voru nánast ekkert ræddar í fjárlaganefnd heldur var þar af hálfu meiri hlutans lögð áhersla á að þetta væru tillögur ríkisstjórnarinnar sem meiri hlutinn mundi síðan bara láta ganga áfram til alþingis ég skil svo sem vandræðagang og erfiða stöðu meiri hlutans sem lætur kúga sig með þeim hætti að lúta gjörsamlega valdi ráðherrana og ríkisstjórnarinnar en allt þetta fær engan veginn samt að meiri hluti fjárlaganefndar skuli ekki hafa haft bolmagn til þess að krefja ríkisstjórnina að geta lagt fram annað vinnulag en við nú stöndum frammi fyrir þess vegna verður að segja það að þessar tillögur sem hér eru lagðar fram af meiri hluta ríkisstjórnar sjálfstæðisflokksins og samfylkingarinnar eru í sjálfu sér ráðherratillögur og hefði verið jafnvel eðlilegra að ráðherra hefði sjálfur mælt fyrir þeim því að það er ekki svo að nefndin hafi fjallað um þær að neinu marki það er líka svo að fjárlög sýna í raun

viðkomandi ríkisstjórnar fjárlögin sýna í raun hvernig og hvar aflað skal tekna hvernig þeim er skipt á þegna samfélagsins og einnig sýna fjárlög líka stefnu ríkisstjórnarinnar í því hvernig á að ráðstafa útgjöldum hvar er þar forgangsröðunin það má því segja að í þessu frumvarpi sem nú er lagt fram kristallist stefna ríkisstjórnar

heilbrigðiskerfinu niðurskurður í menntamálum niðurskurður til atvinnumála og atvinnuskapandi stuðningsaðgerða hvar sem borið er er niðurskurður í tekjuöfluninni er valin sú leið að vera með nánast flatar skattahækkanir alla vega skattahækkanir sem gera ekki greinarmun á háum tekjum og lágum og sem leggjast þar af leiðandi þyngst á þá sem sem eru með lægri og miðlungstekjur þeir sem eru með hæstu tekjurnar fara betur út úr þeim skattahækkunum sem hér er verið að keyra áfram við höfum kynnst þessari stefnu sjálfstæðisflokksins í gegnum árin að skattbyrðin skuli fyrst og fremst leggjast á lægri tekjur en vera hlutfallslega léttari á hina sem bera hærri tekjurnar en okkur kemur á óvart að það skuli vera samfylkingin sem nú styður þá skattastefnu sjálfstæðisflokksins þegar horft er til útgjaldanna er niðurskurðurinn í heilbrigðiskerfinu kannski sá sem stingur harðast í augun stórfelldur niðurskurður þar ofan á sveltistefnuna sem keyrð var áfram á undanförnum árum gagnvart heilbrigðisstofnunum landinu upplýsingar um greiðslustöðu þessara stofnana við gerð nú gjaldahliðar þessa fjárlagafrumvarps hefur ekki legið fyrir en þó eru þar vísbendingar um að þar sé innbyggður verulegur halli og þær muni eiga í miklum greiðsluerfiðleikum nú við lok ársins þessar tillögur sem hér eru lagðar fram miða ekki að því að létta eða styrkja heilbrigðisstofnanirnar inn í næsta ár til þess að bæta gráu ofan á svart og sem er táknrænt fyrir stefnu sjálfstæðisflokksins og nú með stuðningi samfylkingarinnar er að hækka skal komugjöld á sjúkrahúsum til þess að rétta fjárhag þegar við hér í minnihluta fjárlaganefndar sem stöndum sameiginlega að þessu nefndaráliti sem ég hér mæli fyrir þegar við spyrjum um og leitum upplýsinga um hvar er tekjuáætlunin hvar eru vaxtagjöldin fyrir næsta ár hvar eru mörkin og greiðsluþol ríkissjóðs til næstu ára og svo framvegis og svo framvegis þá eru svörin ja við vitum það ekki við verðum a bíða eftir svörum frá alþjóðagjaldeyrissjóðnum þannig hefur þetta verið að það virðist vera eins og alþjóðagjaldeyrissjóðurinn sé í rauninni kominn með fjárlagagerðina hér á landi og hefði kannski verið eðlilegra að framkvæmdastjóri eða tilsjónarmaður af hálfu alþjóðagjaldeyrissjóðsins stæði hér og væri að svara fyrir frumvarp til fjárlaga herra forseti áður en ég kem að nefndarálitinu sem slíku verð ég þó að fara nokkrum orðum um stöðuna og þá framtíðarsýn hvernig við í vinstri hreyfingunni grænu framboði metum það okkur er öllum ljóst að íslenskt samfélag stendur nú á miklum tímamótum eftir efnahagshrun og skipbrot þeirrar frjálshyggjustefnu sem hér hefur verið rekin undanfarin sautján ár undir forustu sjálfstæðisflokksins nú stöndum við frammi fyrir nýju tímabili gjörbreyttum aðstæðum sem við höfum í sjálfu sér ekki kosið okkur stöndum frammi fyrir því að nú verður íslenskur almenningur íslensk þjóð og íslenskt atvinnulíf

þjóðfélagsins undanfarinna ára skilur nú eftir sig íslenskur almenningur verður að fara að borga útrásina íslenskur almenningur verður nú að fara að borga veisluhöldin hvort þau voru afmælishátíðir þar sem fluttir voru inn frægustu hljómlistar og söngmenn heimsins í einkaþotum til árs að skemmta hópnum sem var að skipta á milli sín eigum þjóðaruinanr íslenskur almenningur verður líka að fara að borga flug einkaþotnanna sem fluttu þessa útrásarmenn á milli landa til að þeir gætu borist sem hraðast á milli til þess að veðsetja eigur þjóðarinnar og skuldsetja hana þetta er hlutskiptið sem við stöndum nú frammi fyrir vinstri hreyfingin grænt framboð telur að þjóðin eigi nú val um að halda áfram á sömu braut eða velja sér aðra framtíð og breytt gildismat nú er færi á að endurnýja afstöðu okkar til samfélags og umhverfis með hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar félagshyggju kvenfrelsis friðarstefnu að leiðarljósi eins a segir í upphafi ályktunar flokksráðsfundar vinstri hreyfingarinnar græns framboðs sem haldinn var nú fyrir nokkrum dögum þar sem lögð var fram aðgerðaáætlun til að mæta hvernig við bregðumst nú við gjörbreyttum aðstæðum í samfélaginu ég vil leyfa mér herra forseti að vísa enn frekar til þessar ályktunar og aðgerðaáætlunar sem vinstri hreyfingin grænt framboð samþykkti á þessum flokksráðsfundi sínum og er innlegg og okkar stefna inn í hinn nýja tíma sem við nú siglum inn í íslendingar kalla nú eftir breyttum vinnubrögðum opnum og lýðræðislegum vinnubrögðum heiðarleika réttlæti og gagnsærri stjórnsýslu og ákvarðanatöku í hvívetna með slík vinnubrögð að vopni eigum við að vinna saman að endurreisn íslensks samfélags sem verður að byggjast á fjölbreyttu atvinnulífi jöfnuði jafnrétti lýðræði sjálfbærri þróun og sjálfstæði þjóðarinnar við endurreisn samfélagsins verða þarfir almennings í landinu fyrir öflugt velferðarkerfi samábyrgð og jöfn tækifæri að vera í öndvegi en horfið verði frá þeirri samfélagsgerð sem sniðin er að þörfum auðstétta og stóriðju tryggja þarf sérstaklega hag barna og möguleika þeirra í framtíðinni helstu verkefni næstu mánaða eru að tryggja að jöfnunartækifærin sem enn eru til staðar velferðarkerfið og lífeyrissparnaður hverfi ekki í sama svelg og fjármálakerfið og eignir og auðlindir landsins verði ekki seldar á brunaútsölu eða veðsettar upp í skuldir sem íslenska ríkið er nú að yfirtaka erfiðleikarnir í íslenskum þjóðarbúskap og íslensku samfélagi um þessar mundir eru af mannavöldum eins konar manngerðar náttúruhamfarir nokkrir tugir manna hafa á örfáum árum skuldsett þjóðina áratugi fram í tímann samtímis því að verðmæti og eignir hafa ferð frá henni teknar með því að einkavæða ríkisstofnanir á útsölukjörum afhenda stórfyrirtækin

og sú félagslega ábyrgð sem þessar stofnanir áttu að þjóna hinu íslenska samfélagi hurfu ábyrgðin á erum aðgerðum er fyrst og fremst á hendi ríkisstjórnarinnar sem lét þetta viðgangast með meðvituðu pólitísku afskiptaleysi skorti á eftirliti og eðlilegu regluverki og ýtti að auki heldur undir glórulausan ofvöxt íslensks fjármálalífs og voru beinir gerendur í gróðavæðingu íslensks samfélags með röngum ákvörðunum vissulega eru horfurnar ekki góðar því

var gert ráð fyrir að hún mundi verða um fjórtán prósent á næsta ári að jafnaði og voru það þó bjartsýnistölur þá er landsframleiðsla talin dragast saman á næsta ári og eins og hér hefur verið greint frá eru horfurnar einar þær verstu sem við höfum búið við og blasað hafa við þjóðinni síðan hún endurheimti sjálfstæði sitt björgunaraðgerðir ríkisstjórnarinnar einkenndust fyrst af aðgerðaleysi síðan af taugaveiklun blikur voru á lofti strax á árinu tvö þúsund og fjögur til tvö þúsund og fimm en þáverandi og núverandi ríkisstjórnir neituðu að horfast í augu við vandann allt þangað til bankakreppan skall á af fullum þunga í haust þá brást ríkisstjórnin við með því að leita eftir láni frá alþjóðagjaldeyrissjóðnum og gekkst inn á skilyrði á borð við vaxtahækkanir niðurskurð á útgjöldum hins opinbera og fleiri pólitíska skilmála sem ganga munu gegn hagsmunum þjóðarinnar í ofanálag horfði þjóðin upp á algjöra uppgjöf

reikningum landsbankans fátt var dapurlegra en það að verða vitni að því hvernig íslensk stjórnvöld þrátt fyrir yfirlýsingar um allt annað lögðust svo gjörsamlega flöt fyrir kröfum

og þegar forsætisráðherra sagði við látum þessa þjóð ekki kúga okkur þetta eru óskyld mál kröfur einstakra evrópusambandsríkja á hendur íslenskra banka og fjármálastofnana og því að leita samstarfs við alþjóðagjaldeyrissjóðinn þá reyndist niðurstaðan verða sú að forusta stjórnarflokkanna var svo gersamlega að leggjast marflöt fyrir hótunum kúgunum og kröfum breta og annarra evrópuþjóða og samþykkja afarkosti og afarskilmála í sambandi við svokallaða icesave reikninga nokkuð sem virtir lögfræðingar hafa kallað hreina þvingunarsamninga sem ekki eigi að eiga sér stað meðal siðmenntaðra þjóða hvað þá þjóða sem eru að starfa saman í bandalagi þá geti þær sameinast í því að beita eitt minnsta ríkið og hina minnstu þjóð í samfélaginu í norður evrópu slíkum hótunum og þvingunaraðgerðum þar með er ég ekki að segja að íslenska þjóðin eigi ekki að axla sínar skuldbindingar það er uppi veruleg og bein réttaróvissa um þær skuldir og þær kvaðir sem þessar evrópuþjóðir töldu sig geta lagt á hina íslensku þjóð ábyrgðir útrásarvíkinganna óráðsíumannanna eins og seðlabankastjóri kallaði þá þá var dapurlegt að verða vitni að þeirri uppgjöf til viðbótar allri málsmeðferð hefur svo bæst skeytingarleysi gagnvart þeim þingræðis og lýðræðishefðum og þeim stofnunum sem eiga að gæta hagsmuna almennings alþingi íslendinga hefur margoft verið sniðgengið í ákvarðanatöku um þessi stóru hagsmunamál og íslendingum verið haldið frá því öllum almenningi hefur verið sýnd dæmalaus óvirðing með skorti á upplýsingum misvísandi skilaboðum frá ráðamönnum og virðingarleysi frá friðsömum mótmælendum loks er málsmeðferð í svokölluðum björgunaraðgerðum stórlega ábótavant af hálfu ríkisstjórnarinnar og þingmeirihluta hennar þannig að ekki stenst lágmarkskröfur um góða og lögmæta stjórnsýslu til dæmis að ekki skuli hafa farið fram lögformleg skipti á gömlu bönkunum og þeir gerðir gjaldþrota og þá er ákvæðum stjórnarskrárinnar storkað aftur og aftur varðandi uppgjör einmitt bankanna liggur fyrir gríðarleg óvissa sem skiptir tugum ef ekki hundruðum milljarða króna í óvissu hvað getur fallið á íslenska ríkið í þeim efnum þess vegna er svo dapurt og sorglegt að verða vitni að þeim handahófskenndu vinnubrögðum vinnubrögðum af hálfu ríkisstjórnar sem virðast miða fyrst og fremst af því að viðhalda og endurreisa óbreytt kerfi sem hrundi koma síðan aftur að kjötkötlunum í biðröð sem fá aftur til sín þessar eignir sem ríkið hefur neyðst til að yfirtaka eftir hrun bankanna í þessu fjárlagafrumvarpi er ekkert reynt að leggja mat á þær skuldbindingar sem þarna getur staðið á íslensku samfélagi nei en við getum rætt um það fram og til baka að skera þurfi niður landspítalann um tvö og hálfan milljarð eða meira en hvort þessir tugir milljarða sem tapast og fara í súginn vegna handahófskenndra vinnubragða í þeirri erfiðu stöðu og dapurlegu sem upp var komin með þroti bankanna þar getum við alveg talað í tugum milljarða og hundruðum milljarða en þegar við erum komin með íslenskt heilbrigðiskerfi þá eru upphæðirnar skornar við nögl þá eru þær orðnar af þeirri stærð sem meiri hlutinn og ríkisstjórnin skilur herra inngangur hjá mér að þessu nefndaráliti sem við höfum lagt fram við fulltrúar í minni hluta fjárlaganefndar sá sem hér stendur fyrir hönd vinstri hreyfingarinnar græns framboðs og þeir háttvirtir þingmenn guðjón arnar kristjánsson þingmaður frjálslynda flokksins og

og hér hefur verið rakið þá eru þetta mestu niðurskurðar sumir kalla þau blóðug niðurskurðarfjárlög og forsætisráðherra upplýsti það í viðtölum í fjölmiðlum í dag eða í gær að fyrirhugaður væri enn meiri niðurskurður jafnvel nú við tillögur um fjárlög við þriðju umræðu hvernig kemur þetta út jú almenningur að óbreyttu stendur frammi fyrir auknu atvinnuleysi minnkandi tekjum hærri sköttum auknum framfærslukostnaði okurvöxtum og lækkandi eignavirði almennur kaupmáttur fellur á sama tíma og skuldir aukast hvort sem þær eru verðtryggðar óverðtryggðar eða í erlendri mynt misgengishópar myndast og þeir hafa litla og oft enga möguleika til að bjarga sér úr ástandinu eins og nú horfir að óbreyttu og ekki síst fyrir aðgerðarleysi ríkisstjórnarinnar blasir við fjöldagjaldþrot hjá einstaklingum og fyrirtækjum með sársaukafullum afleiðingum fyrir allt atvinnulíf og kjör almennings í landinu þrátt fyrir það er það eitt mikilvægasta hlutverk yfirvalda að gæta hagsmuna þegnanna bárust engar viðvaranir inn í samfélagið frá

en þó hefur á undanförnum vikum verið gert opinbert að stjórnvöld höfðu ítrekað verið vöruð við bæði af innlendum og erlendum sérfræðingum í hvað gæti stefnt til dæmis með bankana og fjármálalíf þjóðarinnar í stað þess að sinna þeim aðvörunum sem klingdu og aðvörunarbjöllum sem klingdu bæði heima og erlendis þá fóru stjórnvöld með í útrásina héldu fundi með útrásarmönnunum hvort það var í evrópulöndunum eða í ameríku til að sannfæra fjármálaheiminn um að hér væri allt í lagi stjórnvöld völdu sem sagt að ana áfram í fullkominni sjálfsblekkingu og láta sem ekkert væri hefði verið betur að þau hefðu áttað sig á þó það hefði ekki verið nema fyrir hálfu ári eða einu ári síðan á síðastliðnum vetri varaði stjórnarandstaðan þingið ítrekað við því að óbreytt stjórnarstefna erlend skuldasöfnun og taumlaus óráðsía innan fjármálakerfisins gæti leitt til mikils ófarnaðar fyrir efnahagslíf landsins ef ekki væri þegar í stað brugðist við eftir að bankahrunið skall á og meginhluti fjármálakerfis landsins hrundi á einni viku í byrjun október stóðu stjórnvöld lömuð og margt af því sem gert var þá af stjórnvöldum hefur síðan orkað mjög tvímælis þá hefur upplýsingagjöf stjórnvalda algerlega verið í molum minni hlutinn gagnrýnir leynimakk stjórnvalda heima og erlendis á meðan bæði þingi og þjóð var haldið utan við umfjöllun og ákvarðanatöku í málum sem varðar gífurlegt tap og risavaxnar skuldbindingar þjóðarinnar til næstu áratuga leiðbeiningar til almennings hafa verið í algeru lágmarki eins og nú og birtist okkur í þessu önnur en niðurskurður og niðurskurður stefna sem margar aðrar þjóðir sem hafa lent í kreppu og hremmingum þó ekki væri eins stórar og við nú erum að lenda í vegna stefnu stjórnvalda á umliðnum árum hefur varað við því að allt færi í hreina kreppu niðurskurð á öllum sviðum varað við því að það væri það hættulegasta sem gert væri menn yrðu að halda haus menn yrðu að standa á bak við velferðarkerfið og atvinnulífið en tillögur ríkisstjórnarinnar í þessum efnum virðast vera allar á annan veg og þegar spurt er hver er það sem kveður á um eða rekur eftir að þessari niðurskurðarstefnu þá er svarið þetta eru kröfur og skilmálar alþjóðagjaldeyrissjóðsins hver hefur sagt það alveg ítrekað herra forseti og ég kem að því síðar í ræðu minni af því að háttvirtir þingmenn guðbjartur hannesson sem kallar og spyr hver ég hafi sagt það það hefur aldrei verið sagt og þess vegna hef ég einmitt lagt fram bréf bréf til þeirra sem skrifuðu undir samkomulagið við alþjóðagjaldeyrissjóðinn það er fulltrúar seðlabankans og fulltrúar fjármálaráðherra hef ég lagt fram bréf og við í minni hlutanum höfum lagt fram bréf til þeirra þar sem við óskum eftir þeirri stöðu sem fjárlagagerðin og ríkisfjármálin eru í og að þessir aðilar sem undirgengust og skrifuðu undir þessa skilmála íslensku þjóðarinnar geri grein fyrir því og ég kem að því á eftir herra forseti fram undan á næsta ári eru risavaxin og erfið verkefni sem felast í því að ná efnahagskerfinu og ríkissjóð aftur á réttan kjöl greiðslubyrði þjóðarinnar lántökur vaxtabyrði lánstími

en lántökur og lántökukostnaður sem verður vegna skuldbindinganna í evrópulöndunum eru í óvissu en það er látið að því liggja að ísland muni þurfa á næstu einu til tveimur árum að taka lán og axla ábyrgðir á greiðslum sem gætu numið tólf hundruð til fjórtán hundruð milljörðum til fjárlaga árið tvö þúsund og níu lagt fram á alþingi í upphafi þings í byrjun október og eftir fyrsta umræða fór það til umfjöllunar í fjárlaganefnd í samræmi við þingsköp alþingis þar með hafði í raun framkvæmdavaldið skilað frumvarpinu til umfjöllunar og afgreiðslu alþingis nánast í sama mund féllu viðskiptabankarnir og þá hófst sú atburðarás sem allir þekkja minni hlutinn gagnrýnir harðlega meðferð málsins eftir að frumvarpið kom til umfjöllunar á vettvangi alþingis margar vikur liðu án þess að fjárlaganefndin fjallaði að nokkru marki um frumvarpið fjármálaráðherra og ríkisstjórn tók málið í sínar hendur með stuðningi stjórnarmeirihlutans þar var unnið að breytingum á frumvarpinu og það nánast endursamið eins og ég hef gert grein fyrir en fjárlaganefndin í heild hinn lögformlegi vettvangur kom sáralítið að því og nánast ekkert að því verki það var ekki fyrr en fulltrúar fjármálaráðuneytisins mættu á fund fjárlaganefndar fimmtudaginn ellefta desember að fjárlaganefnd voru kynntar tillögur ríkisstjórnarinnar um stórfelldan niðurskurð á gjaldahlið frumvarpsins enginn tími var gefinn til umræðna um frumvarpið í fjárlaganefnd hvað þá að tími hefði verið gefinn til að leggja mat á áhrif einstakra tillagna til dæmis með því að ræða við aðila sem viðkomandi tillögunnar varðar þetta vinnulag er lýsandi fyrir ríkisstjórnina og stjórnarmeirihlutann alþingi er haldið markvisst frá málum meðan framkvæmdavaldið flokkar niðurstöður sínar á bak við luktar dyr þessi vinnubrögð gagnrýnir minni hlutinn harðlega minni hlutinn vísar til yfirlýsingar formanns og varaformanns fjárlaganefndar frá síðasta ári um bætt vinnulag við fjárlagagerðina sem hefur því miður ekki gengið eftir en það hefur því miður einmitt verið nú við þær aðstæður sem við nú búum við í efnahagslífi þjóðarinnar hefði verið afar brýnt að vera með enn meira og nánara samráð og nefndir þingsins hefðu komið enn meira og betur að þeirri vinnu sem hér um ræðir þrátt fyrir þær tillögur sem meiri hlutinn leggur fram vantar mikið upp á að nú liggi fyrir heildarmynd af frumvarpinu enn hafa ekki komið fram tillögur varðandi ýmsa útgjaldaliði svo sem um vaxtagjöld á auknum skuldum sem ríkissjóður þarf að taka á sig og einnig vantar endurmat á verðlags og gengisforsendum en horfur eru á að áhrif þeirra verði mjög íþyngjandi þá er í fyrir liggjandi breytingartillögum ekki gert

því er ógerningur að gera tillögur um útgjöld eins og hér er gert endanleg tekjutillaga og tillögur að tekjuáætlun frumvarpsins liggur heldur ekki fyrir og því er ógerningur að gera tillögur um útgjöld eins og hér er gert eða hvernig á að fara að gera tillögur um útgjöld ef ekki liggur fyrir hvaða tekjum er úr að spila forsendur til að gera þær útgjaldatillögur sem hér eru sem eru reyndar flestar í formi niðurskurðar án þess að vita hver er tekjuáætlun eða greiðsluþol ríkissjóðs verður á næsta og þarnæsta ári sýnir að vinnubrögð af þessu tagi eru algjörlega óforsvaranleg hvað sem um tillögurnar má segja ég hef áður hér rakið að á útgjaldahlið breytingartillagnanna kemur fyrst og fremst fram niðurskurður á heimildum á nánast alla fjárlagaliði verið er að draga úr alls konar starfsemi og þjónustu á öllum sviðum gera má ráð fyrir að aðgerðirnar valdi auknu atvinnuleysi meðal fólks sem starfar á vegum ríkisins eða er í störfum sem fjármögnuð eru af fjárheimildum fjárlaga verið er að skera niður ýmsar fjárheimildir á sviði rannsókna nýsköpunar atvinnuþróunar og mennta á tímum sem aldrei hefur verið jafnmikil þörf fyrir að þróttmikið starf verði unnið á þessum sviðum þessi niðurskurður er gerður stefnu og skipulagslaust og án þess að nokkur tilraun sé gerð af hálfu meiri hlutans eða ríkisstjórnarinnar til þess að leggja mat á hverjar afleiðingarnar hvert verður mat á afleiðingum fyrir atvinnuleysið og fyrir framþróunarmöguleika íslensks atvinnulífs sem okkur er brýn þörf nú á á hinn bóginn koma fulltrúar ríkisstjórnarinnar og segja að störfin verði varin störfin á vegum hins opinbera verði varin þessar yfirlýsingar koma ítrekað meira að segja í miðju bankahruninu komu yfirlýsingar frá ráðherrum um að störfin í bönkunum yrðu varin þegar svo tillögur koma fram er allt annað uppi á borðinu og væri fróðlegt að heyra hvernig ríkisstjórnin og ríkisstjórnarmeirihlutinn ætlar að verja það að þessi niðurskurður leiði ekki til uppsagna og fækkunar starfa þá er fjárhagur sveitarfélaganna sveitarfélögin sem gegna lykilhlutverki í nærþjónustu samfélagsins þá er hann skilinn eftir í uppnámi það er jú

lækkar almennt framlag í jöfnunarsjóð lækkar vegna minnkandi tekna í samfélaginu og þau aukaframlög sem sveitarfélögin höfðu sóst eftir eru ekki inni í þessu frumvarpi hins vegar er sveitarfélögunum bent á að þau geti hækkað útsvarið á þegnum sínum þegnum sem fyrirsjáanlegt er að standa frammi fyrir tekjuskerðingu þannig a hækkun á útsvari verður þeim lítil bót það má líka benda á að á undanförnum árum og reyndar á þessu ári líka hafa verið gerðar úttektir og áætlanir fyrir þá landshluta sem fóru illa út úr þenslu síðustu ára og hafa búið við neikvæðan hagvöxt einmitt vegna þenslunnar sem að mestu leyti var hér á höfuðborgarsvæðinu og nágrenni þess ég nefni vestfirði ég nefni norðurland vestra norðurland eystra og ýmsa fleiri landshluta og byggðir sem hafa farið illa út úr þeirri þenslu sem var á undanförnum árum og búa við neikvæðan hagvöxt og hefur verið sett sérstök aðgerðaáætlun í gang vestfjarðaáætlun norðvestur áætlun norðaustur álætlun einnig eru þessi byggðarlög sem búin eru að taka á sig skerðinguna í góðærinu nú er þeim líka gert að taka fullan þátt í skerðingunni líka þegar þessi sveitarfélög þessi samfélög verða að taka hvort sem er góðæri eða ekki herra forseti ég hef hér því rakið mjög ítarlega að stefnan sem birtist hér í þessu fjárlagafrumvarpi miðar fyrst og fremst að niðurskurði og aftur niðurskurði einhver sýn fyrir framtíðina um að standa vörð um velferðarkerfið heilbrigðisþjónustuna og atvinnulífið skortir það skortir mörg grundvallaratriði til að hægt sé að leggja mat á þetta frumvarp og þær tillögur sem hér eru lagðar fram og því gerðum við í minni hlutanum sérstaka bókun þegar meiri hlutinn tók þetta frumvarp út úr fjárlaganefnd vorum við því andvígir töldum að það væri engan veginn búið undir það að vera tekið út það skorti allar upplýsingar til þess raunar er ég þeirrar skoðunar að

því að þær komi inn með þeim sannfærandi hætti að hægt sé að byggja næsta fjárlagaár á þeim upplýsingum ég hef jú hér á undanförnum þingum bent á hvernig fjárlagafrumvarpið og fjárlögin hafa breyst innan ársins og ég hef lagt til hér ítrekað með frumvarpi lagt til að það væri skylda að gera fjáraukalög fara yfir fjárlögin að vori í lok þings og breyta þeim að því marki sem þörf væri á og hafi það einhvern tíma verið brýnt þá er það nú þess vegna sýnist mér allt stefna í það með þessi fjárlög og þessa fjárlagagerð að þau verði meira eða minna marklaus forsendulaus og framtíðarlaus það á árum áður þegar einhverjar hliðstæðar aðstæður komu upp þó að þær hafi ekki verið jafn grafalvarlegar og þessar að samþykkt var sérstök greiðsluheimild fyrir ríkissjóð fyrir fyrstu mánuði næsta árs og afgreiðslu fjárlaga frestað til þess að þau mætti vinna betur mér sýnist á öllu herra forseti að við stöndum frammi fyrir þeirri stöðu hér að það sé ekkert vit í því að afgreiða hér einhver málamyndafjárlög sem ekkert eru í takt við raunveruleikann sem skortir verulegar upplýsingar fyrir að hægt sé að byggja á og hér ættu menn frekar að fara að vinna að greiðsluáætlun sem ríkissjóður gæti stuðst við og nýtt sér fyrstu mánuði ársins og síðan væri farið að vinna ný fjárlög reyndar tel ég að það væri betra að ný ríkisstjórn gerði það sem dæmi um stöðuna lögðum við fram við þingmenn minni hlutans í fjárlaganefnd allmargar spurningar til fjármálaráðuneytisins þegar fjármálaráðuneytið kom á fund fjárlaganefndar um atriði sem út af stóðu og báðum um svör við ég get nefnt sem dæmi að við óskuðum eftir að lögð væri fram rekstraráætlun fyrir ríkissjóð til næstu fjögurra ára og í svari fjármálaráðuneytisins kom með leyfi forseta og líka til upplýsingar fyrir háttvirtan þingmann guðbjart hannesson um stöðu alþjóðagjaldeyrissjóðsins svaraði fjármálaráðunetyið fyrirhugað er að vinna nýja langtímaáætlun um ríkisfjármálin sem gert er ráð fyrir að liggi fyrir í kringum mitt næsta ár í samræmi við samkomulag samkomulag þetta er samkomulag sem verður að standa við og er í formi tilskipunar einnig var spurt um greiðsluáætlun fyrir ríkissjóð til næstu fjögurra ára þá er áfram svarið nei við bíðum eftir því að það sé unnið samkvæmt samkomulagi alþjóðagjaldeyrissjóðsins svona er um fleiri þessar spurningar sem eru í þessu sem komu afar fátækleg svör við þegar spurt var um hver verður fjármögnunarkostnaður vextir og afborganir á næstu árum árunum tvö þúsund og níu tvö þúsund og tíu og tvö þúsund og ellefu var áfram vísað til þess að þetta lægi ekki fyrir og þess vegna væri ekki hægt að gefa þær þingmenn í minni hlutanum herra forseti að ganga bara hreint til verks og spyrja þá sem skrifuðu undir samkomulagið við alþjóðagjaldeyrissjóðinn að senda bréf sem fóru til þeirra í morgun og ég vil leyfa mér að lesa hér upp herra forseti bréf frá minni hluta fjárlaganefnd til fjármálaráðuneytis og seðlabanka íslands vísað er til þingskjals hundrað áttatíu og níu hundrað sextugasta og fyrsta máls sem er tillaga til þingsályktunar um fjárhagslega fyrirgreiðslu hjá alþjóðagjaldeyrissjóðnum og lögð var fyrir alþingi á hundrað þrítugasta og sjötta löggjafarþingi tvö þúsund og átta til tvö þúsund og níu jafnframt er vísað til fylgiskjals þingskjalsins viljayfirlýsingar um áform íslenskra stjórnvalda vegna fjárhagslegrar fyrirgreiðslu hjá alþjóðagjaldeyrissjóðnum undirritaður óskar eftir að

fjármál þjóðarinnar og hvernig þau standast áform samkomulagsins um að ríkissjóður nái hallalausum rekstri innan tilgreinds tíma það er alveg ljóst að okkur hefur hvað eftir annað verið kynnt að þarna séu kröfur af hálfu alþjóðagjaldeyrissjóðsins sem sumir kalla að hafi verið samkomulag ég held að menn hafi nú kallað þetta þvingunarsamkomulag en það er eins gott að fá upp á borðið hvernig þessar kröfur eru skilgreindar óskað er eftir að gerð verði grein fyrir þeim atriðum í niðurskurðartillögum ríkisstjórnarinnar sem eru tilkomnar vegna samkomulagsins við alþjóðagjaldeyrissjóðinn og þeim verði skipt á málaflokka enn fremur óskum við eftir að fá svar við því að ef tekjur

almannatryggingakerfisins við viljum fá það á hreint herra forseti hvort ef tekjur yrðu nú meiri en áætlað var í fyrstu dögum og samkomulagi alþjóðagjaldeyrissjóðsins hvaða heimild hefur þá ríkissjóður til þess að ráðstafa þeim tekjum við viljum fá það aðra á hreint einnig líka hefur það komið fram að alþjóðagjaldeyrissjóðurinn muni koma hér á þriggja mánaða fresti og taka út hver hefur verið þróunin og hvert hefur verið stefnt í fjármálum ríkisins þá fjárlaga til að mæta þeim kröfum eða viðmiðunum sem sjóðurinn hefur sett óskað er upplýsinga um stöðu heildarlána ríkissjóðs væntanlegar lántökur næstu fjögur árin áætlaðan vaxtakostnað og mat alþjóðagjaldeyrissjóðsins á hvað íslenska þjóðarbúið getur staðið undir háum lánum þá óskum við eftir frá þessum aðilum seðlabankanum og fjármálaráðuneytinu óskað er eftir upplýsingum um árlega greiðslubyrði afborgana og vaxta á árunum tvö þúsund og níu tvö þúsund og þrettán í þessu bréfi eru nokkur grunnatriði nokkrar grunnupplýsingar sem við teljum að verði að liggja fyrir áður en hægt sé í rauninni að leggja mat á fjárlögin og afgreiðslu þeirra hvort sem okkur síðan líkar betur eða verr að vera ofurseldir og seldir undir hvort sem það heitir skilmálar eða samkomulag alþjóðagjaldeyrissjósðosn þá skulu öll þessi skilyrði og skilmálar vera uppi á borðum það vantar mikið á að svo sé enn herra forseti þegar við horfum á þessar niðurskurðartillögur og svartsýnistillögur sem ríkisstjórnin hefur hér lagt fram sem margir einmitt hafa gagnrýnt gagnrýnt að þetta sé hættuleg braut að fara inn á þá vil a hér leyfa mér að vitna til tillagna vinstri hreyfingarinnar gær framboðs sem einmitt var um aðgerðaáætlun í þeirri erfiðu stöðu sem ég vísaði til hér í upphafi máls míns að væri okkar forgangsröðun forgangsröðun ríkisstjórnar sjálfsætðísflokksins og samfylkingarinnar kemur fram í þessum forgangsröðun ríkisstjórnar sjálfstæðisflokksins og samfylkingarinnar kemur fram í þessum tillögum niðurskurður í heilbrigðismálum og niðurskurður í menntamálum okkar tillögur vinstri hreyfingarinnar græns framboðs sem voru lagðar fram á flokksráðsfundinum fyrir nokkrum dögum síðan og ég vil hér aðeins gera að umtalsefni og vitna til okkar sýn við reyndar teljum að þessi ríkisstjórn sé ófær um að taka á málum til næstu framtíðar þjóðinni til heilla hún muni vera föst í sínu svarta fari og keppist við það eitt hvernig megi endurreisa það samfélag og það fjármálakerfi sem hefur ríkt á undanförnum árum byggðist upp og hrundi við viljum annað samfélag og við teljum að til þess að það gerist þá þurfi nýja ríkisstjórn ríkisstjórn sem ætti að miða að því að bæta og styrkja og standa vörð um hag fjölskyldnanna og heimilin í landinu setja það í öndvegi ekki endilega fjármálalífið í því skyni er nauðsynlegt einmitt að styrkja velferðarkerfið og hlutverk sveitarfélaganna í velferðarþjónustunni og það verði staða sveitarfélaganna og ábyrgð þeirra verði einmitt viðurkennd við teljum til dæmis að tenging atvinnuleysisbóta við fjölskyldustærð ættu að vera skýr og atvinnuleysisbætur hækka hjá fjölskyldufólki almannatryggingakerfið verði byggt á framfærslu og lífskjaratryggingu þar sem jöfnuður í lífskjörum og aðstöðu verði stóraukinn og það verði haft að leiðarljósi jöfnuðurinn við leggjum áherslu á að samfélagsstofnanir og samtök eins og skólar heilbrigðisstofnanir félagasamtök sjálfseignarstofnanir verði virkjaðar og gert auðveldara að sinna sínum hlutverkum við leggjum áhersla á að staða heimilanna verði skilgreind út frá þörfum barna og tryggt að misjafn fjárhagur hafi ekki áhrif á möguleika þeirra til að njóta bestu mögulegrar heilbrigðisþjónustu skólagöngu og tómstunda það er ekki forgangsmál hjá okkur og við erum reyndar andvíg því að hækka komugjöld sjúklinga á sjúkrahús og heilbrigðisstofnanir eins og tillögur meiri hlutans gera ráð fyrir við teljum líka mikilvægt einmitt að tryggja að ekki verðið dregið úr stuðningi við forvarnir og meðferðarúrræði í efnahagsþrengingunum það er kannski aldrei meiri þörf en einmitt í þrengingum að standa vörð um

leggja til að tekinn verði upp frekar hátekjuskattur á þá sem hafa hæstu tekjurnar eða þrepaskiptur tekjuskattur þannig að þeim sem væru með lægri og miðlungstekjur væri hlíft leggjum áherslu á nýsköpun í atvinnu og byggðamálum og við teljum að það verði að leggja mikla áherslu á að leggja allri framleiðslustarfsemi verðmætasköpun í atvinnulífinu lið meðal þeirra greina sem einmitt þarf að huga sérstaklega á að standa á bak við er sjávarútvegur og landbúnaður og matvælaiðnaðurinn í heild sinni nýsköpun í þessum greinum svo og líka í öðrum eins og sprotafyrirtækjum og smáfyrirtækjum smáum og stórum fyrirtækjum er gríðarlega mikilvægur í þessu frumvarpi er hann einmitt skorinn niður við höfum lagt til að einmitt sjávarútveginum og stjórn fiskveiða verði breytt í ljósi þessara markmiða og meðal annars eins og við lögðum til á þingi hér nú nýverið að útflutningur á óunnum gámafiski væri stöðvaður og væri að minnsta kosti tímabundið og hann tekinn inn til íslenskrar fiskvinnslu við leggjum viðfangsefni sem væri á ábyrgð ríkis og sveitarfélaga og hægt að stýra þá framlögum ríkisins í þeim efnum ég hef hér lagt áherslu á landbúnaðinn og ég tel gríðarlega mikilvægt að við nú stöndum vörð um íslenskan landbúnað hugmyndir um að leyfa hér hömlulausan innflutning fátt væri nú vitlausara í þessari stöðu en það en hæstvirtur sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra hefur enn boðað að það frumvarp komi fram við viljum einmitt nú standa bak við íslenskan landbúnað og þar eigum við möguleika bæði til innanlandsmarkaðar og líka til útflutnings og því er afar brýnt að um hann sé sleginn vörður þannig höfum við líka lagt áherslu á að einmitt í mennta og menningarmálum að þar sé líka þess gætt að ekki sé skorið niður þannig að það hafi neikvæð áhrif og slæmar afleiðingar fyrir samfélagið það hefur einmitt komið fram í þeim löndum sem hafa lent í hremmingum fjárhagslegum hremmingum þar hefur einmitt verið lögð áhersla á að við þær kringumstæður verður að standa vörð um menntakerfið verður að standa vörð um fjölþætta möguleika fólks sem er kannski að missa sína reglubundnu atvinnu til þess að geta sótt aftur sérmenntun og almenna menntun og eins og nú horfir ef eitthvað er þá eru líkur til þess að eftirspurn eftir menntun og þörf samfélagsins til að svara þeirri þörf fyrir þeirri eftirspurn vaxi og vaxi þá er ekki rétt leið að veita bara flötum eða tillitslausum og vanhugsuðum niðurskurði á menntastofnanir landsins og þessu hefur einmitt verið varað við við leggjum til að þarna sé einmitt hugað að hvernig sé varið menn geta velt því síðan fyrir sér bíddu en er einhver staður þar sem við viljum skera niður já ég get nefnt liði þar sem eru svo augljósir ég tel enga ástæðu til að við nú undir þessum kringumstæðum séum að verja tugum ef ekki hundruðum milljónum króna í samstarf við nato í herleiðangra austur í lönd taka þátt í herleiðöngrum nato austur í lönd í starfi með nato nato samtök þjóða sem beittu okkur hryðjuverkalögum eigum við að að fara að verja hér í þeirri erfiðu stöðu sem við nú búum við fjármagni til þess að setja inn í þau samtök nei þá væri nær að setja það fjármagn inn á landspítalann eða í menntastofnanir landsins önnur stofnun eða önnur verkefni sem við teljum líka að mættu hverfa tengist sama meiði það er hermálastofnunin eða varnarmálastofnunin sem er verið að setja á stofn við þessar aðstæður bíddu við er það eitthvað brýnt að vera að segja á stofn hér hermálastofnun varnarmálastofnun nei væri ekki nær að setja þessa fjármuni inn í heilbrigðisstofnanirnar inn í háskólana væri það ekki meiri jú þannig mundum við herra forseti gjörbreyta áherslunum við

hef vísað til útgefins nefndarálits og texta þess hvað varðar álit okkar félaga og háttvirtra þingmanna sem skipuðum minni hluta fjárlaganefndar þeirra háttvirtra þingmanna magnúsar stefánssonar fyrir hönd framsóknarflokksins og guðjóns arnar kristjánssonar fyrir hönd frjálslynda flokksins og þess sem hér stendur fyrir hönd vinstri hreyfingarinnar græns framboðs og vísa til þessa ítarlega nefndarálits sem hér liggur fyrir og ég veit að félagar mínir í minni hlutanum munu gera nákvæmar og ítarlegri grein fyrir en ég hef hér gert en ég vil í lok þessarar framsögu leggja áherslu á það í fyrsta lagi að ríkisstjórn sjálfstæðisflokks og samfylkingarinnar er á kolrangri braut í forgangsröðun á útgjöldum sínum og tekjuöflun þau viðurkenna að við erfiðar aðstæður séu ríkisstjórnin valdi að stilla sér einhliða upp með alþjóðagjaldeyrissjóðnum og ekki leita annarra leiða í að vinna sig út úr þeim gríðarlega fjárhags og efnahagsvanda sem hafði komið yfir þjóðina sem almenningur að stórum hluta var saklaus en verður að taka á sig byrðarnar ég tel enn að það sé hægt að snúa af þeirri braut það er sérstök ástæða til þess að þakka færeyingum sem voru reiðubúnir að leggja okkur til fjárstuðning án þess að lúta ofurkjörum eða kúgunum af hálfu alþjóðagjaldeyrissjóðsins eða evrópuþjóðunum í e s b og nato við viljum fara inn á þá braut sem ég hef hér rakið og vinstri hreyfingin grænt framboð vill fara þar sem börn og heimili eru sett í fyrirrúm þar sem menntun og félagshyggja ráði ferð og sé áhersluatriði þar sem styrking innlends atvinnulífs til sjávar og sveita nýsköpunar og hátækni sé höfð að leiðarljósi og það sé treyst á innlenda orku kraft og þekkingu til að byggja upp enn öflugra atvinnulíf og við getum bjargað okkur og borgað okkar erlendu skuldir og komið okkur aftur á þann stall sem við viljum vera á meðal þjóða í efnahagslegu tilliti á nýjum forsendum þetta frumvarp gerir það ekki talnalega séð og það sem hér er undirbyggt er svo ótrúverðugt og vantar svo mörg gögn til að hægt sé að leggja mat á það

háttvirtri fjárlaganefnd til alþingis því bæri að vinna betur en ég vil árétta það að mér sýnist horfa í það að alþingi hér vinni frumvarp um greiðsluheimildir að tillögu um greiðsluheimildir handa ríkissjóði til þess að hann geti mætt skuldbindingum sínum á fyrstu vikum og mánuðum næsta árs þetta fjárlagafrumvarp verði unnið betur það dregið til baka og unnið betur og svo verði fram nýtt fjárlagafrumvarp sem byggir á annarri sýn